Frau Präsidentin, meine Herren Kommissare! Wir begrüßen ausdrücklich die von der Kommission an die Mitgliedstaaten ausgesprochenen Empfehlungen für die wirtschaftspolitischen Richtlinien für 2013. Wir sind der Meinung, die Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden, sie trägt bereits erste Früchte. Natürlich ist sie nicht einfach, aber Lajos Bokros hat darauf hingewiesen konsolidierte öffentliche Haushalte sind mittelfristig die Voraussetzung für Wachstum. Das ist eine wirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, da kann die Kollegin auch nicht von unterschiedlichen Meinungen sprechen, das ist einfach so. Wir brauchen in der Realwirtschaft weitere Strukturreformen, insbesondere Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, wir brauchen die Vollendung des Binnenmarktes das ist hier angesprochen worden wir brauchen den Erhalt und den Ausbau einer starken industriellen Basis. Ich glaube, all das ist entscheidend. Wo wir uns eindeutig dagegen ausgesprochen haben, ist Wachstumsfinanzierung auf Pump. Hier ist eben davon gesprochen worden, dass, wenn man nur oft genug das Wort Wachstum in den Mund nimmt, es sich irgendwie von selber manifestiere, geradezu magisch. Nein, zu Wachstum gibt es hier zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen einmal Wachstum, das auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Nachhaltigkeit, auf Erfolg an den Märkten beruht, oder Wachstum als Strohfeuer, Wachstum, das durch neue öffentliche Verschuldung produziert wird, Wachstum, das künstlich generiert ist und wie ein Strohfeuer in sich zusammenbrechen wird, und dann haben wir erneut hohe öffentliche Schulden und hohe Arbeitslosigkeit. Dann noch ein Wort zu Kollegin Turunen, die eben gesagt hat, die gesunden Länder sollten doch stärkere öffentliche Finanzen machen. Dann hat sie aufgezählt, das seien Finnland, Schweden, die Niederlande, Dänemark und Deutschland. Mir ist aufgefallen, bei allen diesen gesunden Ländern haben wir starke liberale Parteien. Bei den weniger gesunden, wie Portugal, Spanien, Italien und Griechenland, fehlen liberale Parteien.